Panie Przewodniczący! Kreowanie i prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obronności to wyjątkowo trudne zadanie, wymaga bowiem pogodzenia interesów nie tylko politycznych, ale także gospodarczych wielu krajów członkowskich, a interesy handlowe przeważają nad wartościami. Większość mówców nawiązywała do Ukrainy. A co mamy? Deklaracje, propozycje unijne są mało wyraziste i mało konkretne, a stanowiska wielu krajów członkowskich są milczące, bądź wypowiadane bardzo cicho, aby nie naruszyć swoich interesów z Rosją. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronności Unii Europejskiej ma swój charakter wynikający z wartości, które są podstawą naszego funkcjonowania.